Totuși, trebuie să remarc faptul că, asemeni multor state din Balcanii de Vest, și în Albania persistă problemele legate de corupție și funcționarea justiției. Comisia va trebui să monitorizeze atent implementarea reformelor în aceste sectoare. De asemenea, un alt aspect care mă preocupă se referă la protecția minorităților. Faptul că multe dintre ele, precum minoritatea română, nu se bucură încă de un statut oficial le împiedică să studieze în limba maternă și să și conserve cultura.